virðulegur forseti háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson hafði á orði að það hefði verið mikill gæðamunur á ræðum hæstvirts utanríkisráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra og fór nokkuð lofsamlegum orðum um þá innihaldsríku framtíðarsýn sem hæstvirtur utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gísladóttir hefði hér uppi haft og lét það fylgja að hann hefði ekki séð að í þeirri framtíðarsýn hefði verið neitt pláss fyrir sjálfstæðisflokkinn vegna þess að þingmaðurinn kannski tímans vegna gaf sér ekki tíma til að útskýra þessi ummæli sín neitt nánar þá vildi ég inna hann eftir því hvaða efnisatriði þetta voru í framtíðarsýn hæstvirts utanríkisráðherra sem þingmanninum þóttu svo efnismikil og vönduð og í hverju það var sem hann sá ekki samleiðina við sjálfstæðisflokkinn og hvort hann hafi séð í þeim efnum samleið við einhverja aðra heldur